auch die noch zu klärenden Punkte ablesen, die brauche ich jetzt hier nicht vorzulesen. Wäre es denn nicht einfach am praktischsten, wenn Sie als Ratspräsidentschaft den Generalsekretär des Rates auffordern würden, mal im Haushaltskontrollausschuss zu erscheinen? Meines Wissens ist sein Vorgänger, Herr de Boissieu, einmal bei den Koordinatoren aufgetreten und hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt.

Er ist sicherlich aufgrund seiner täglichen Befassung mit den Details noch ein Stück weiter mit der Materie vertraut als die rotierende Ratspräsidentschaft.